um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer fimmtíu og tvö nítján hundruð áttatíu og átta um eiturefni og hættuleg efni með síðari breytingum frumvarpinu er ætlað að innleiða reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer átta hundruð fjörutíu og tvö tvö þúsund og sex um tilteknar flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir

er að takmarka losun þessara lofttegunda út í andrúmsloftið í frumvarpinu er lagt til að mælt verði fyrir um skyldur rekstraraðila hvað varðar geymslu og endurnýtingu flúoreraðra gróðurhúsalofttegunda og um merkingu á vörum og búnaði sem inniheldur þær þá er lagt til að gerð verði krafa um tiltekna menntun þeirra starfsmanna sem annast uppsetningu viðhald áfyllingu lekaleit og aðra þjónustu við kerfi og búnað sem inniheldur flúoreraðar lofttegundir að auki verði gerð krafa um vottun starfsmanna og rekstrar og þjónustuaðila fasts búnaðar og kerfa sem innihalda þessar lofttegundir gert er ráð fyrir því að ný námskrá verði sett um nám sem veiti réttindi til starfa við kerfi og búnað sem inniheldur lofttegundirnar og að námið verði fjögur ár þar af eitt í starfsnámi

og þeim sem starfa á sviðinu en hafa aðra menntun verður boðið að sækja styttri námskeið og uppfylla kröfur vottunar þeim sjónarmiðum var komið á framfæri við nefndina að skilgreiningu rekstraraðila væri ábótavant þar sem skilja mætti hana þannig að um væri að ræða starfsmenn þess aðila sem stjórnar tæknilegri virkni búnaðar tók nefndin undir þessi sjónarmið og gerir tillögu til breytinga í samræmi við það nefndin leitaði upplýsinga hjá sérfræðingum um þetta mál og varð niðurstaðan sú að í lagi færi að tala um perflúorkolefni eða fjölflúorkolefni nefndin leggur til þá breytingu að við frumvarpið bætist ákvæði sem aflétti stjórnskipulegum fyrirvara af reglugerðinni sem frumvarpinu er ætlað að innleiða

háttur yrði hafður á að utanríkisráðherra legði tillögu til þingsályktunar fyrir alþingi vegna e e s gerða sem kölluðu á lagabreytingar þær breytingar yrðu síðan lagðar fram í formi frumvarps af fagráðherra samhliða því sem e e s þingsályktunartillagan yrði lögð fyrir þingið eða í framhaldi af samþykkt hennar eitthvað hefur þó borið á því að lagt sé til að stjórnskipulegum fyrirvara sé aflétt með frumvarpsákvæði en slíkt verður til þess að þingið fær ekki gerðina sjálfa birta í þingskjali þó svo að nefndin leggi hér til þá breytingu að stjórnskipulegum fyrirvara sé aflétt með frumvarpsgrein áréttar hún mikilvægi þess að samræma framkvæmd þess hvernig ríkisstjórninni er veitt heimild til að staðfesta ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar og aflétta þannig stjórnskipulegum fyrirvara af e e s gerðum sem kalla á lagabreytingar hér á landi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er grein fyrir hér að framan og eru í sérstöku þingskjali þar um vigdís hauksdóttir steinunn valdís óskarsdóttir og birgitta jónsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta nefndarálit rita sú sem hér stendur og háttvirtir þingmenn atli gíslason valgerður bjarnadóttir og guðfríður lilja grétarsdóttir og með fyrirvarar birgir ármannsson og kristján